Paní von Storchová na jedné straně zvedá velmi zásadní téma, jak intenzivní bude do budoucna spolupráce evropských zemí na obranné úrovni, to znamená, zda půjde o strukturovanou spolupráci pouze v oblasti třeba průmyslu, výzkumu, obranného a tak dále, anebo zda dokonce v budoucnu to dospěje až k společné armádě.

To je klíčové téma, je to téma, které musíme prezentovat, debatujeme o něm často zde a dneska už je Evropská unie jeden z mála světových hráčů, který permanentně lidská práva obhajuje.

A vaše zpochybňování role Spojených států amerických, které dvakrát zachránily tento kontinent v první a druhé světové válce, mně připadá jako nepatřičné.